Proszę mi wskazać konkretne ustawy i konkretne zapisy ustawy waszej reformy sądownictwa, które usprawniają i reformują wymiar sprawiedliwości w Polsce, tak aby naprawdę szanował trójpodział władzy, był zgodny z konstytucją i służył Polakom.